Voilà la raison pour laquelle, parce que ce système est légal, vous avez réussi à élire comme président de la Commission la personne qui était responsable d'un de ces scandales. Et, au bout de deux réunions de la session de la commission parlementaire, vous n'avez toujours rien trouvé.

Son président a menti sous serment devant des parlementaires français, mais qui est poursuivi? C'est moi, pour diffamation. Vous n'avez qu'une chose à faire ici puisque vos dispositifs ne servent à rien, c'est protéger les lanceurs d'alerte, parce qu'eux paient cher leur courage pour nous tous.